Hvala. kot sem povedal. Če bomo spet šli v spremembe, trase in ne vem kakšnih postopkov, potem te ceste ne bo še dolgo, dolgo, dolgo. In tega si nobeden od nas ne želi. Seveda se lahko osebno angažiram in še enkrat vse preverim, to ni težava, nobena. Ampak vendarle, vsi si pa želimo, da se gradnja čim prej začne. In, in to je tisto, kar, kar bi radi dosegli, ker vsaka sprememba, povzroči, da se projekt zavleče še za vrsto, vrsto let. in tega noben od nas ne želi. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik vlade, gospod poslanec ima